Wir reden heute über den von der Kommission vorgelegten Plan für den möglichen Beitritt der sechs Westbalkan Staaten, darunter Mazedonien, Kosovo und

Wollte die EU in dieser Verfassung der EU beitreten, sie müsste doch ihren eigenen Beitritt ablehnen. Es ist dann auch grotesk, dass die EU, die ihr eigenes Recht mit Füßen tritt, Polen wegen vermeintlicher rechtsstaatlicher Mängel oberlehrerhaft disziplinieren möchte. Wenn das so weitergeht, wird sich nicht die Frage stellen, welche sechs Staaten der EU als nächste beitreten, sondern welche sechs Staaten als nächstes dem britischen Austritt folgen werden. Das durch kluge institutionelle Konsolidierung zu verhindern, ist das Gebot der nächsten Jahre. Das ist wichtiger, als die Aufnahme weiterer Staaten vor dieser Aufgabe